Pre reprezentantov krajín východného partnerstva je Varšava ukážkou toho, čo priniesli demokratické zmeny v krajine, ktorá bola prednedávnom s nimi v tom istom politickom bloku. Napriek tomu, že aj najbližší susedia Poliakov Bielorusi a Ukrajinci majú politické reprezentácie, ktorým môžeme oprávnene vytýkať demokratické deficity v správe ich krajín, musíme myslieť najmä na občanov týchto krajín. Tí by mali dostať z Varšavy jednoznačný signál, že Európska únia si ich váži a má záujem o priateľské súžitie s nimi aj napriek tomu, aké politické vedenia vládnu ich krajinám.